Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissario, dopo la tragedia di Lampedusa, l'Italia ha bisogno di tutto tranne che di manifestazioni di solidarietà di facciata. Oggi, il Presidente Barroso che con Lei è stato a Lampedusa ha annunciato altri 30 milioni di euro di aiuti all'Italia, il 3 ottobre Lei ha ricordato che nel 2013 l'Europa ha stanziato 137 milioni di euro e si è detta pronta a esaminare altre forme di assistenza e sostegno. Glielo dico, Commissario, l'Italia non è elemosina che chiede, ma condivisione della responsabilità della solidarietà. Non è possibile che siano in carico al paese di primo approdo le responsabilità per l'accoglienza, l'assistenza, il mantenimento in condizioni dignitose per 12 mesi i richiedenti asilo e anche il loro inserimento nel mercato del lavoro. Tutto questo, signora Commissario, lo prevede un regolamento il regolamento di Dublino che è stato approvato e rivisto non più di tre mesi fa e che assegna al paese di primo approdo ogni responsabilità, non avendo integrato questo regolamento nel suo corpo il principio del border sharing che noi italiani chiedevamo, cioè della condivisione di confine. Signora Commissario, se vuole davvero esprimere solidarietà per quello che è accaduto a Lampedusa, faccia dopo quello sto facendo io, stracci in quest'Aula il regolamento di Dublino, che è l'atto di egoismo con cui l'Europa ha negato la condivisione della responsabilità, e si dica impegnata a modificarlo.